Monsieur le Président, le Sri Lanka est un pays meurtri. La guerre civile a officiellement pris fin il y a bientôt deux ans et nous savons dans quelles conditions cela s'est passé. Et dans ce pays, l'ONU a particulièrement failli.

2009. Des exactions ont été commises dans les deux camps, mais il semble acquis que les forces progouvernementales ont sciemment pilonné des zones où elles avaient encouragé la population civile à aller se réfugier. Or, depuis cette date, le gouvernement du Sri Lanka manœuvre pour se faire blanchir et empêcher l'accès à la justice de ce qu'il faut bien appeler a minima des victimes de crimes de guerre. Il n'a cessé de tenter de sous estimer le nombre de civils présents dans la zone de conflit alors qu'il les a même privés de toute aide humanitaire, y compris de nourriture, d'eau et de soins. Les Tigres tamouls ont leur part de responsabilité dans ces horreurs. Ils ont enrôlé des enfants soldats et utilisé la population civile comme bouclier humain, mais cela n'enlève rien aux responsabilités des autorités gouvernementales en place. Cela ne justifie rien. L'ONU a longtemps attendu avant de dénoncer la situation dans ce pays.

Nous ne pouvons que nous féliciter du rapport du 11 avril dernier. La résolution qui nous est soumise aujourd'hui va dans le bon sens. Pour ma part, j'aurais aimé qu'elle aille même un peu plus loin.